Ja, hvala lepa. Spoštovana ministra, da ne bom narobe razumljen. Jaz zagovarjam digitalizacijo, saj ta prinaša manj birokracije, manj, korupcije in pa več, transparentnosti, ampak tisto, kar je najbolj pomembno, ne na račun, zdravja. Morate vedeti, da se name obrača precejšnje, število naših, državljanov, ki imajo številne, pomisleke glede uvedbe nove tehnologije, petG, zaradi morebitnih zdravstvenih, tveganj. Opozarjajo me, da obstajajo študije, ki izpostavljajo vsa ta, morebitna, tveganja. Bojijo se, da če pride do uveljavitve petG, omrežja oziroma tehnologije, bomo štiriindvajset ur na dan, tristo petinšestdeset dni, na leto izpostavljeni deset- do stokrat večjemu, povečanju sevanja od že zdajšnjega, obstoječega, sevanja. Da se bo povečala tudi gostota vseh teh oddajnikov, ki bojo na zelo kratki razdalji praktično okoli, naših hiš, stanovanj, mnenja so pa tudi, da to omrežje petG ne bo nadomestilo, omrežij brezžičnih tehnologij triG in pa, štiriG, ampak bo samo še dodatno povečalo, sevanje. Opozarjajo me tudi, da obstajajo tudi prepričljivi dokazi za osem različnih vrst poškodb, ki nastanejo ob, izpostavljenosti elektromagnetnih, polj, govorimo o napadu na živčne sisteme, na, motijo hormonske sisteme, potem, napadajo celice naših teles in na ta način povzročajo, raka, nižajo moško, in pa žensko, plodnost, zato vaju, spoštovana ministra, sprašujem, kaj bosta naredila, da ob uvajanju novih tehnologij, ki so seveda same po sebi dobrodošle, da bosta, zaščitila zdravje naših, državljanov. Ne smemo pozabiti, da je zdravje naše največje bogastvo in da je zdravje na našem, prvem mestu. Hvala lepa.